Monsieur le Président, l'Union européenne et la Colombie se sont engagées dans un dialogue politique en faveur des droits humains et de l'accord de paix.

Parmi les meurtres qui ont été perpétrés, la société civile nous rapporte que seuls 8 de ceux ci ont fait l'objet de poursuites judiciaires en Colombie. En 2016, un fonds fiduciaire a été mis en place avec l'Union européenne. La première question est parmi les projets qui ont été financés par ce fonds, la Commission peut elle nous préciser quels sont ceux qui visent particulièrement la question de la protection des défenseurs des droits de l'homme? La deuxième question concerne l'accord commercial avec la Colombie, qui prévoyait un mécanisme d'évaluation en matière des droits humains où en est on aujourd'hui par rapport à cette évaluation?